Wir haben gestern hier in demselben Raum über das Menschenrecht auf Nahrungssicherheit in den Entwicklungsländern gesprochen, und heute müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass einige Regierungen wie die von Deutschland, Dänemark, Tschechien, Schweden, den Niederlanden und Großbritannien bewusst Menschen dieses Recht beschneiden, indem sie die Fortsetzung des Programms Kostenlose Lebensmittel verweigern. 43 Millionen Menschen in der Europäischen Union sind von Ernährungsarmut betroffen, d.

sie können sich nicht einmal jeden zweiten Tag eine vollwertige, ausgewogene Nahrung leisten.

2010 lautete das Motto zum Europäischen Jahr gegen Armut in Deutschland Mit neuem Mut.